Hvala lepa, podpredsednica. Po razpoloženju v dvorani lahko ocenjujem, da smo prišli proti koncu. Bilo je izrečeno ogromno različnih besed, vsebinsko vezanih na temo, o kateri smo danes razpravljali , večina pa je bilo tistih, ki je pač bila malo drugačna ... Povedalo se je marsikaj, ampak tako v naši hiši demokracije izgleda. Pa ne vem, če je to narobe, mislim, da tudi ni. Zdaj glede, prisotnosti članov vlade. Jaz osebno mislim, da je prav, da so predsednik, člani vlade, naj bodo to ministri, ministrice ali državni sekretarji navzoči pri taki zadevi, da enostavno in preprosto se čuti ta odgovornost vlade do tega vprašanja, katerega mi odpiramo. Kljub temu, da gre za en stavek v popravi zakona, ampak je to ključnega pomena. Mogoče tudi za marsikoga ideološkega pomena in zaradi tega je pač taka burna burna razprava. Lahko pa bi mi to zadevo izpeljali tudi brez ustavne obtožbe . V tem primeru se je pokazala Nova Slovenija, da tudi včasih lahko si nekaj zaupamo in v tem primeru bi si lahko zaupali to, ker je vlada najavila, da bo enostavno in preprosto to zadevo pripravila in jo tudi pripravlja. Moram povedati, da sem bil na enem izmed koalicijskih sestankov, kjer je minister za šolstvo dobil striktno nalogo s strani predsednika vlade, da se to v čim krajšem času pripravi, in in zadeve so v štirih varianti variantah tudi pripravljene. Veste, decembra meseca še niste, mogli oceniti točno, ali bo to primeren čas, za to razpravo. Izkazuje se, da ni ravno najbolje primeren čas za vas, da se to razpravlja. V nekih drugih razmerah bi bilo verjetno bistveno boljše. Jaz mislim, da je predsednik vlade odlično odgovarjal na ustavno obtožbo in seveda dotaknil se je tudi nekaj repov, na njih stopil in seveda, zadeve so potem, mački so zamijavkali. Nič narobe, prav je, da se odzivate. Bi pa rad, še opozoril na nekaj. Jaz sem prej, dejansko narobe odreagiral in mi je bilo zelo žal. Nisem mislil, z repliko polemizirati, ampak sem vseeno hotel opozoriti na nekaj. Da na to, da, kolega Lisec večkrat opozarja, in omenja Desus in, da je Desus bil v vseh vladah. Veste, kdaj kdaj smo mi v Desusu imeli prvega ministra? Jaz sem že nekaj časa v parlamentu, nekaj nekaj mandatov, pa v mojem mandatu dejansko, pred mojim mandatom smo imeli prvega ministra, tako da mi mi smo pripravljeni, če boste se, če se bomo tako dogovorili, bomo to koordinacijo okrog tega zakona tudi sprejeli. Ampak zavedajte se, da mi zagovarjamo javno šolstvo in da bomo to tudi naprej počeli. Smo pa pripravljeni iskati skupne kompromise, to pa ja. Od, dvanajst, uredb ustavnega sodišča, smo na neki način probali nekatere razreševati. Nekaterih pa nismo nikoli se dotaknili. Tu smo se probali, probali dotakniti in se smo dotaknili pri teh tem vprašanju, na primer, pri Grosupljem, tam pa smo tiho. Tam pa o tej zadevi nič ne govorimo, vemo, katera stranka ima vzvode oblasti v Grosupljem, pa se seveda te stvari niso nikamor premaknile. No, eden izmed kolegov je govoril o tem, koliko mladih hodi v avstrijske šole. Res je, hodijo z našega območja, ampak to je pretok. Prek meje se danes pride brez težav in seveda mladi hodijo. Jaz sem danes zjutraj srečo po videzu nekoga iz mogoče Japonske, ki je peljal svojega otroka v šolo. In in in zakaj se ne bi zgodilo to, da pelje nekdo, svojega otroka v Avstrijo v šolo. To so pač, stvari, ki jih na neki način moramo razumeti v tem času. Omenjal je tudi gospo Verico Trstenjak. Veste kaj, Verica Trstenjak ni dobila nezaupnice, nobeden ni rekel, da Verice Trstenjak ne podpira pri njenem imenovanju za ustavno sodnico. Ne vem od kod je ta podatek izrekel kolega Horvat. Kot sem že omenil, ocena javne šole. Javna javna šola ima dejansko v vseh krajih svoje sedeže in zdaj meni odgovorite na eno ...